Som sklamaná preto, že ak chceme hovoriť o situácii na Ukrajine, tak by sme o nej mali hovoriť vo všetkých kontextoch a nespájať to s jednou osobou. Navyše táto osoba bola ešte donedávna premiérkou v tejto krajine a mala možnosť urobiť všetky tie opatrenia, ktoré dnes my vyčítame súčasnej ukrajinskej vláde. Nechcem tým tvrdiť, že na Ukrajine je všetko v poriadku a že Ukrajina neznesie vecnú kritiku. Táto kritika by však v každom prípade mala byť vecná a všeobecná a mala by sa zameriavať na opatrenia, ktoré sú v prospech všetkých obyvateľov a nielen v prospech väznenej predsedníčky vlády. Na záver mi, kolegyne a kolegovia, dovoľte jednu poznámku. Veľmi si želám, aby Ukrajina postupovala smerom k čo najlepším vzťahom s Európskou úniou. Ale skutočne nie je namieste, ak kritizujeme, že za zlé hospodárenie s majetkom štátu bola obvinená a neskôr aj súdená predsedníčka vlády, pretože ak by podobné opatrenia boli v našich členských krajinách, tak naši občania by ocenili, keby naši politici boli za podobné nakladanie s majetkom štátu odsúdení.